Ich für meinen Teil kann es kaum mehr erwarten, bis dieser Dienst seine Arbeit aufnimmt, und ich wünsche ihm den internationalen Erfolg, zu dessen Zweck er gegründet wird.

Das Parlament war Teil der Lösung. Wir haben schnell entschieden, manches vielleicht zu schnell. Dieser Dienst ist Neuland terra incognita und bricht mit Teilen der bisherigen Grundlagen des Haushaltsrechts und des Personalrechts. Das stellt uns auf Dauer vor große Herausforderungen. Für mich als Haushälterin und als Haushaltskontrolleurin bleibt der Hybridcharakter des Dienstes eine dauernde Sorge, nicht nur wegen der Effizienz, sondern auch wegen der Kontrollierbarkeit an sich.

Wir haben versucht, für den Dienst, für das Parlament und den Steuerzahler das Optimale zu erreichen. Wir haben Abläufe geklärt und Verantwortung zugewiesen. Wir haben den Einfluss des Parlaments auf die Ausgaben im außenpolitischen Bereich gestärkt, wir haben die Transparenz durch klare Berichtspflichten erhöht und die Rechenschaftspflicht gestärkt. Wir haben den EU Botschaftern klar gemacht, dass sie eine Schlüsselrolle für den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft haben, und es wäre sehr wichtig, dass auch ihr eigener Dienst ihnen dieses klar macht. Wir haben Synergien hergestellt durch die gemeinsame Nutzung der Buchhaltung und geben dem Innenrevisor der Kommission den Einfluss auf die Kontrolle des Managements der Gelder, den er für effizientes Arbeiten haben muss. Der Europäische Entwicklungsfonds und seine Integration in den Haushalt bleiben auf der Tagesordnung genauso wie die Entlastung des Rates. Ich möchte allen danken, die dieses Ergebnis ermöglicht haben den Ko Berichterstattern und den Schatten Berichterstattern, die das Verhandlungsergebnis mit unterzeichnet haben. Und ich möchte mich bei den Verhandlungspartnern auf Seiten der belgischen Ratspräsidentschaft herzlich bedanken. Sie haben gute Arbeit geleistet. Was bleibt, sind wichtige Hausaufgaben des Dienstes. Eine Effizienzrendite durch die Fusion ist nicht in Sicht.

Die Chancen, die Aufgaben näher zu bestimmen, wurden bislang vertan, und es wäre sehr wichtig, darauf sehr bald zurückzukommen. Dem Zusammenwachsen des Personals ist eine große Bedeutung beizumessen. Die bislang bevorzugte Behandlung der Diplomaten aus den Mitgliedstaaten macht uns Sorge. Und wenn Stellen zum Teil mehrfach ausgeschrieben werden und die alte Kolonialweltkarte wieder hervorgeholt wird, dann müssen wir sehr ernsthaft über den Dienst reden. Wir dürfen dem Dienst die kritische Sympathie und das wache Auge der Haushaltskontrolle zusichern.